Die Bekämpfung von Produkt und Markenpiraterie ist ein extrem wichtiges Thema.

Da geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern auch um Arbeits Umwelt Gesundheitsschutz und um soziale Standards.